Sie sehen, sehr geehrte Herren Kommissare, wenn eine demokratisch legitimierte Institution wie das Europäische Parlament mit so unterschiedlichen geografischen, aber vor allem politischen Hintergründen eingebunden ist, sieht das Ergebnis grundlegend anders aus, als wenn eine Troika, diese Troika letztlich, vor sich hin werkelt. Es gibt Prinzipien, die Feuerwehrleute beim Löschen einhalten sollten, denn sonst ist der Schaden, der durch das Löschwasser entsteht, größer als jener, der durch das Feuer entstanden ist.